Din păcate, studiile arată că doar 10 din inițiativele politicii anunțate sau puse în practică în programele naționale de reformă au luat în calcul consecințele acestei măsuri asupra egalității de gen. Mai mult, planul european de redresare economică nu face nicio mențiune cu privire la gen, femei sau egalitate. Absența unei perspective privind integrarea de gen dovedește gradul scăzut de sensibilitate cu privire la egalitatea de gen în procesul de redresare în urma crizei economice. Sugerez Comisiei Europene să monitorizeze constant riscul ca o considerație fiscală să erodeze ajutoarele sociale și infrastructurile din domeniul egalității de gen și să crească gradul de monitorizare și conștientizare cu privire la încălcarea drepturilor legale privind concediul de maternitate, precum și concediul de creștere și îngrijire a copilului.